Hvala, gospod predsedujoči. Glejte, imam občutek, da že od nastopa predsednika vlade pa vse do zadnjega govornika zdajle se vleče en nesporazum. Kajti ministri so prisegli, prisegel je tudi predsednik vlade. Ni prisegel samo ustavi, kot bi morda lahko sklepali napačno iz tega, kar ste povedali. Prisegli so ustavnemu redu. Spoštoval bom ustavni red, se glasi prisega. Ustavni red, gospe in gospodje, je pa sestavljen. Sestavljen je iz ustave in ustavnih temeljev in it iz odločb ustavnega sodišča. Odločba ustavnega sodišča bi se lahko uresničila. Pretekel rok za njeno uveljavitev je že zdavnaj, to vsi veste. Možnost je bila dana. Zaradi odločitve in nasprotovanja predsednika vlade je bila v parlamentu izgubljena. Ne govoriti o tem, ali se strinjate z vsakim členom, kar je bilo predlagano z rešitvijo, to je brezpredmetno. Lahko bi amandmiral, lahko bi preoblikoval, vse bi bilo lahko že zdavnaj uveljavljeno, a tega zavestno niste storili. Torej je šlo za zavestno, naklepno kršitev pravnega reda. Za naklepno kršitev ustavnega reda Republike Slovenije, ki mu je prisegel gospod Marjan šarec, ki se zdajle stalno posmehuje v tej dvorani! Gospe in gospodje, zato je ta ustavna obtožba upravičena in utemeljena - pravno in dejansko.